Pripravita pa se gospod Željko Cigler in gospa Tina Heferle. Izvolite. hvala lepa za besedo. Jaz bi pa za začetek želela jasno izpostaviti, da nisem v sorodu z enim od glavnem pobudnikov ustavne presoje, doktor Petrom Gregorčičem, niti ga ne poznam, niti nisem bila nikoli z njim v kontaktu, tako da ne bo kakšnih napačnih predpostavk. Se pa vsekakor strinjam z nekaterimi njegovimi stališči oziroma argumenti , ki so bili javno izraženi in smo jih lahko zasledili v medijih. Prav tako pa tudi moja otroka nista nikoli obiskovala zasebnih vrtcev in šol . Mi pa osnovni čut za pravičnost in poštenost nekako nalaga, da danes jasno povem nekaj zadev, predvsem pa si v prvi vrsti želim, da bi vsi državljani Republike Slovenije lahko zaupali v našo pravno državo. najprej bi se vrnila v obdobje preteklega mandata, ko je SMC s svojo ministrico, ko si je SMC s svojo ministrico prizadevala realizirati ustavno odločbo in si seveda tudi ob tem prizadevala, da se jasno zarišejo meje med javnim in zasebnim šolstvom. Za naše prioritete so bile naslednje: okrepiti kakovostno javno šolstvo, javno šolstvo ne sme postati središče ideoloških in strankarskih prerekanj, vsekakor pa smo si prizadevali implementirati odločitev Ustavnega sodišča, kajti to je bilo za nas temeljni pogoj kot za demokratično in pravno državo. Vse to je naslovila na vladi aprila dva tisoč sedemnajst sprejeta novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. zdaj, formula financiranja, ki jo je ta novela predvidila, predvidela, je, se imenuje tako imenovana sto skozi petinosemdeset, in ta formula je predvidela, da se v zasebni šoli, ki je pridobila javno veljavnost programa, stoodstotno sofinancira obvezni del programa. Razširjeni del programa pa bi se financiral po pridobljeni o višini petinosemdeset procentov iz javnih sredstev. Zdaj, tedanja tedanja novela ZOFI je poleg te ureditve financiranja vsebovala še druge zelo pomembne spremembe, ki so urejala razmerja med javnim in zasebnim šolstvom . In, nas v SMC-ju vsekakor veseli, da je glavnino teh rešitev kot ustrezne prepoznal in jih povzel ter v svoj aktualni zakonski predlog implementiral tudi sedanji minister. leta dva tisoč sedemnajst je žal na to v zakonodajnem postopku prišlo najprej do blokade obravnave tega zakonskega predloga. Ne levemu ne desnemu političnemu polju pač žal ni ustrezala neka taka sredinska kompromisna rešitev, ki pa jo je kot ustrezno strani implementacije z ustavne odločbe opredelila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. res je, nato je sledilo neko, po moji oceni nerazumno, če želite tudi nespodobno barantanje na račun otrok, ki je bilo izvedeno verjetno v želji, da se zakonodajni postopek premakne z mrtve točke. Na seji Odbora za izobraževanje je bil pač sprejet amandma s formulo sto nič, ki, do katerega pa se je negativno opredelila tudi Zakonodajno-pravna služba. Ta je že tedaj zelo odločno opozorila, da napačno razlago pojmov obvezni in razširjeni del programa. o, Zakonodajno-pravna služba je že takrat povedala, da tako obvezni, da sta tako obvezni kot razširjeni del zakonsko obvezni sestavini ponudbe vseh javnih in zasebnih šol. Šole jih morajo ponuditi, starši pa imajo možnost, da se zanjo odločijo ali ne. Zdaj, še druga bistveno opozorilo Zakonodajno-pravne službe pa je bilo, da bi ta amandma sto nič lahko bil sporen z vidika načela varstva zaupanja v drugi člen Ustave, ki posamezniku zagotavlja, da mu država pravnega položaja ne bo arbitrarno poslabšala . Zdaj, aktualni vladni predlog žal prav tako vsebuje povsem enako formulo financiranja sto nič, tako da lahko samo predvidevamo, da bo v podobno smer šlo tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe. edina razlika, današnjega vladnega predloga je dodatno devetletno ugodnejše prehodno obdobje po starem sistemu financiranja, ki pač predvideva formulo petinosemdeset petinosemdeset še za prehodno obdobje devet let. Torej do konca osnovnošolskega izobraževanja zadnje generacije , ki se v program vpisuje letos. Vendar pa se jaz bojim, da gre pri tem le za neko intimno zaveso. Namreč prehodne določbe zgolj za nekaj let ohranjajo obstoječi položaj. Ga pa ne izboljšujejo, kot to veleva ustavna odločba. V resnici ključni člen zakona položaj pritožnikov na koncu prehodnega obdobja poslabšuje. Kar je pač v direktnem nasprotju z duhom ustavne odločbe in zaupanja v pravo nasploh. Jaz bi rada poudarila, da končna zakonska rešitev bi morala biti skladna z Ustavo, ne bi smela odpirati nekih novih vprašanj, povzročati novih krivic in morala bi tudi upoštevati naše dane mednarodne zaveze države . Jaz sem prepričana, da minister vse to dobro ve, ampak je morda ideološko breme preveliko. Zdaj, ne bi želela pozabiti še na finančno plat cele zgodbe. Za dobrih tristo tisoč evrov gre. mogoče za velikostni red, proračun Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je težak letno dobrih ena cela devet milijarde evrov. Zdaj, jasno kot beli dan je, da ni problem v denarju. to je postala žal prvovrstna politična in ideološka tema. Na račun otrok, to se pravi peščice otrok, dobrih tisoč šeststo jih je, ki pač obiskujejo te zasebne osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni program. Zdaj, moje mnenje je, da je to nedostojno in nesprejemljivo. Z implementacijo ustavne odločbe se zamuja že tri leta in pol. Zdaj, pravijo, da je pravica zamujena tudi pravica odrečena. Žal je to rak rana našega sistema in zato tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice država izgublja kar veliko tožb. Svojih državljanov očitno ne jemlje resno in tudi njihovih pravic . za konec bi rada povedala, da na podlagi vsega tega današnji zakon težko podprem, sploh ob dejstvu, da smo v tem mandatu , pač odkar sem jaz poslanka, meseca decembra dva osemnajst zavrnili opozicijsko novelo, ravno na podlagi ministrove obljube, ki jo je dal v tem hramu demokracije. Obljubil je, da bo do počitnic pripravil ustrezen sistemski predlog, ki bo dokončno implementiral ustavno odločbo. V zakonodajni postopek pa smo dobili zakon, ki po moji oceni, lahko rečem, da ruši zaupanje v pravno državo. Hkrati pa se zavedam, da je to tudi zadnji vlak, ko lahko z nekimi amandmaji še zakon bistveno popravimo, če bo za to seveda politična volja. In da z zakonodajnim postopkom še časovno ujamemo uveljavitev zakona pred začetkom prihodnjega šolskega leta. zdaj poudarjam, da bom samo iz tega razloga, da zakon pride v drugo obravnavo in da bo tudi Zakonodajno-pravna služba lahko pripravila strokovno mnenje v tem prvem branju zakon podprla. Bi pa imela samo še en odziv kolegu Koprivcu. Namreč, navedli ste, da je zakon, zakonski predlog koalicijsko usklajen. jaz sem prepričana, da veste, da je SMC izrazila zelo tehten zadržek, da bomo počakali na mnenje Zakonodajno-pravne službe in mu tudi sledili. Hvala lepa.